Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani minister. leta dva tisoč sedem je stopil v uporabo Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Zdaj, ta zakon je v osmem členu določil nekaj, nekaj pogojev oziroma nekaj, nekaj definicij, ki pravijo, da je zaradi spodbujanja javno-zasebnega partnerstva potrebno pri javnih naročilih, oziroma ko je nosilec naročila, neka javna inštitucija, pač preveriti tudi možnost tega, da bi se investicija opravlja v obliki javno-zasebnega partnerstva, to določa prvi odstavek osmega člena. ta tako imenovana "ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva" je sploh, nujna pri projektih, nad, pet cela dva milijona evrov in, mislim, da se pač v teh, dvanajstih letih to tudi, s pridom uporablja. Tisto, kar je po drugi strani stvar, ki mene v tem trenutku zanima, je, kakšni so pravzaprav učinki, te zakonodaje, tega, tega zakona oziroma teh določb zakona. Predvsem v smislu, kot sem vam tudi že napovedal v, napovedi vprašanja, ali je to učinkovito. Predvsem pa, kaj to pomeni za javne finance? Zdaj, ker gre za relativno majhen znesek - pet milijonov - predvidevam, da je teh ocen, možnosti javno-zasebnega partnerstva veliko, da se, pri veliko naročilih to zgodi. In to verjetno tudi stane. Se pravi, javna institucija mora nekomu to oceno, to primerjavo različnih modelov naročiti, pa če govorimo tule, od občin do do državnih podjetij, pa nenazadnje tudi do države same, ministrstev, je to potem tudi na neki način en del javnega denarja, ki gre v te, v ta namen. Zato me zanima, kakšen je, potem izkupiček teh ocen. Tako da zdaj v tem prvem, trenutku me zanima predvsem, kakšni so v povprečju stroški države za pridobitev ocene upravičenosti izvedljivosti projekta in primerjava variant oziroma drugega projekta. Koliko takšnih ocen je povprečno približno naročenih na letni ravni? In koliko je bilo, takšnih ocen izdelanih od uveljavitve oziroma od začetka uporabe zakona? Se pravi, od leta dva tisoč sedem. Na koncu še, koliko javnih sredstev je bilo od uveljavitve do danes porabljenih za pridobivanje tovrstnih ocen?